Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Debatte, die bei Gas und der Speicherung begann, hat eine generelle Erweiterung bekommen, weit über Gas hinaus in die Energiepolitik allgemein. Natürlich sind wir von Gas abhängig.

Europa ist abhängig. Deswegen wird dem Thema der Energieeffizienz wie wir also unsere Energie zielgenauer verwenden und nicht verschwenden steigende Bedeutung zukommen. Wir wollen mit Ihnen in den nächsten Monaten eingehend über Folgerungen sprechen.

Ich glaube, dass die Europäische Union eine verstärkt funktionierende solidarische Energiegemeinschaft werden muss.

Ich rate uns jedoch, in den nächsten Jahren die bestehenden neuen Instrumente anzuwenden, namentlich Artikel 194 offensiv als Kompetenzgrundlage zu gebrauchen und andere Möglichkeiten mehr, um den Binnenmarkt zu realisieren. Wir haben noch keinen wirklichen Binnenmarkt für Strom und Gas.

Dann sind wir auch in vier oder fünf Jahren glaubwürdig, um mit den Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit über eine Weiterentwicklung der Rechtsgrundlagen zu sprechen.

Wir wollen trotzdem einen Vorschlag machen, der die Säule Gas in den nächsten Jahrzehnten aufzeigt. Derzeit haben wir mehr als 400 Milliarden Kubikmeter Gasverbrauch.

Die Frage ist eine eminent wichtige, wenn man die Infrastruktur und die Abhängigkeit voraussagen will.

Ein Viertel das ist viel, aber es ist trotzdem noch eine überschaubare Größe stammt aus russischen Vorkommen.

Abhängigkeit, zu Russland Ich sehe in Russland bei allen Problemen ein Partnerland. Wir haben im November den zehnjährigen russisch europäischen Energiedialog. Es ist eine beiderseitige Abhängigkeit.

Wenn die Russen zum Beispiel mehr als 50 der Nord Stream Pipeline finanzieren, also mehr als vier Milliarden Euro dort hineinstecken, dann wollen sie, dass auch Gas fließt. Ansonsten wäre die Investition für sie nicht lohnenswert. Hinzu kommt Die Russen wollen uns Gas verkaufen, damit sie europäisches Geld bekommen, um mit europäischem Geld Fahrzeuge, Anlagen, Maschinen, Hightech, Know how für den Aufbau der russischen Wirtschaft bezahlen zu können. Insofern glaube ich Wenn wir gemeinsam handeln, ist es eine gegenseitige Abhängigkeit und keine Erpressbarkeit. Dann geht es um das Thema Diversifikation und Verringerung der Abhängigkeit. Zum einen, indem wir bestehende Leitungen erneuert sehen wollen, damit die technische Abhängigkeit nicht größer wird. Das andere sind die neuen Räume. Ich glaube, wir sollten von den Russen abhängig sein, wenn es um russisches Gas geht. Die Russen sollten unsere Partner sein für den Verkauf und den Handel mit ihrem Gas, aber nicht für drittes

Raum. Und so sehr ich Gas aus Russland mit dem Partner Russland verbinde, so wenig sehe ich ein, dass Gas aus dem kaspischen Raum über Russland zu uns kommt. Die Russen sollten Händler für ihr eigenes Gas und nicht Händler für Drittgas für uns werden. Das Gas von Algerien fließt auch nicht über Russland zu

uns. Deswegen muss der Ehrgeiz der Europäischen Union darin bestehen, eine direkte Verbindung die kürzeste in den kaspischen Raum zu erhalten, ohne Umweg und damit ohne unnötige Abhängigkeit über den russischen Handelstisch. Dies setzt aber Solidarität voraus. Ich frage deswegen alle Mitgliedstaaten von Österreich über Ungarn, über Rumänien, über Bulgarien, über Polen Sind wir bereit, dass wir gemeinsam im südlichen Korridor eine Lösung suchen, die im europäischen Interesse liegt? Oder sind wir spaltbar?

Wenn wir uns einig sind und uns nicht auf Angebote einlassen, die weniger im europäischen Interesse sind, dann schaffen wir den Durchbruch in den kaspischen Raum Wir arbeiten an Nabucco sehr hart, haben jede Woche Arbeitssitzungen, haben

Wir können die Entscheidung nicht selbst treffen. Die Entscheidung treffen die Investoren.

ist. Und dann sagen Sie Wir müssen mehr investieren. Das mag ja sein. Ich verspreche Ihnen Jeder Euro, der vom Parlament und den Mitgliedstaaten im europäischen Haushalt für Infrastruktur zur Ko Finanzierung dort, wo es sich nicht alleine rechnet bereitgestellt wird, wird von uns umgesetzt. Diese Entscheidung treffen Sie mit der Finanzperiode in absehbarer Zeit. Da müssen wir über Prioritäten reden. Wer mehr Geld für Infrastruktur ausgeben will, muss entweder mehr Geld hereinbekommen daran glaube ich eher weniger oder er muss in anderen Bereichen weniger Geld ausgeben. Ich bin auf diesen Prozess zwischen den unterschiedlichen Arbeitsbereichen auch im Parlament gespannt. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung. Sie haben das Thema vorangebracht. Wir haben gemeinsam die Mitgliedstaaten überzeugt.